í þessu frumvarpi eru lagðar til þrenns konar breytingar á raforkulögum í fyrsta lagi er breyting á skilgreiningu laganna á stórnotanda

og í þriðja lagi breytingar á fjárhæð gjalds vegna eftirlits sem af lögunum stafar að því er varðar hina fyrstu breytingu er það svo að í raforkulögum er kveðið á um að stórnotandi sé sá notandi sem notar á einum stað fjórtán mega vöttum afl og með árlegum nýtingartíma sem er að minnsta kosti átta þúsund stundir eða meira þeir sem geta notað svona mikið orku geta tengst flutningskerfi raforkunnar beint en ekki um dreifiveitu og fyrir vikið greiða þeir fyrir flutning raforkunnar samkvæmt gjaldskrá fyrir stórnotendur nú er það svo að til þessa hafa eingöngu stóriðjuver fallið undir skilgreiningu laganna eins og hún er í dag á stórnotanda því er hins vegar ekki fyrir að synja að á síðustu mánuðum hafa ýmsir aðrir aðilar sem vilja starfrækja þjónustu sem er orkufrek og með háan nýtingartíma sýnt áhuga á því að koma upp starfsemi hér á landi sem hins vegar krefst ekki að öllu leyti jafnmikils afls og nær þar af leiðandi ekki þessu hámarki eða lágmarki sem núna er að finna í lögunum hér er sérstaklega um að ræða tiltekna þætti og afbrigði af gagnamiðstöðvum sem er ekki óskyld netþjónabúum litlar gagnamiðstöðvar sem til dæmis væri hægt að koma fyrir úti á landsbyggðinni aðilar sem reka slík fyrirtæki hafa sýnt þessu áhuga þó að svona starfsemi hafi háan nýtingartíma getur hún verið nokkuð undir þeim aflmörkum sem lögin kveða á um núna og til þess að tryggja þessum aðilum svipaða stöðu og öðrum fyrirtækjum er lagt til að aflmörk verði lækkuð úr mega vöttum í átta mega vöttum að því er varðar síðan þann hluta þessa frumvarps sem lýtur að neyðarsamstarfi er það svo að í raforkulögum og reglugerðum sem þeim tengjast er ekki fjallað um þætti sem lúta að neyðarstjórnun eða hver sé ábyrgur fyrir skipulagningu og samræmingu viðbragða við neyð í raforkukerfinu forsvarsmenn landsneti stóðu fyrir fundi árið tvö þúsund og fimm eða höfðu frumkvæði að því með hagsmunaaðilum innan raforkugeirans þar sem þessi mál voru rædd og þar var verið að skilgreina hvers eðlis slík verkefni væru það er samræming neyðarviðbragða framleiðenda flutningsaðila dreifiveitna og stórnotenda og samvinna við opinbera aðila eins og til dæmis almannavarnir og með hvaða hætti væri best að bregðast við því af löggjafans hálfu til þess að tryggja sem bestan viðbúnað ef einhvers konar stóráföll kæmu upp hér væri til dæmis hægt að hugsa sér einhvers konar hamfarir eða þá líka ef um væri að ræða bilun í stóriðjuveri eða einhvers konar meiri háttar bilun á flutningskerfinu í framhaldi af þessum óformlegu viðræðum fóru forsvarsmenn landsnets þess á leit við iðnaðarráðuneytið í september tvö þúsund og sex að ráðuneytið kæmi að þessu máli með formlegum hætti og óskuðum sem sagt eftir formlegum stuðningi ráðuneytisins til þess að koma neyðarsamstarfi raforkukerfisins á fót í byrjun nóvember tvö þúsund og sex var síðan formlegur stofnfundur nsr það er neyðarsamtarfs raforkukerfisins haldinn og á þeim fundi voru öll helstu orkufyrirtæki og allir helstu leikendur á orkumarkaðnum auk þess sem þar voru líka ríkislögreglustjóri og samband orkufyrirtækjanna þessir aðilar hafa allir átt með sér mjög gott samstarf á vettvangi raforkumála og voru sammála um gagnsemi og nauðsyn þess að koma upp sérstökum vettvangi til þess að vinna að tillögum um þetta neyðarsamstarf á þeim fundi var skipað í vinnuhópa sem síðan lögðu fram tillögur og þetta frumvarp eða sá hluti þessa frumvarps sem lýtur að þessum neyðarvarnaþætti byggist á þeim tillögum í stuttu máli herra forseti gerir frumvarpið ráð fyrir því að það sé lögð sú lagalega kvöð á hendur þeim aðilum sem ég gjaldi upp hér áðan að koma sér upp viðbragðsáætlunum sem eru þá jafnan til staðar í hverju fyrirtæki og sömuleiðis er lögð sú lagalega skuldbinding á hendur landsnets að það sé samræmingaraðili og sá sem samræmi þetta starf bæði áætlanagerðina og síðan viðbrögð ef upp koma áföll við almannavarnakerfið í landinu þriðji þáttur þessa frumvarps lýtur síðan að því eftirlitsgjaldi sem kveðið er á um í raforkulögum þar

þetta gjald hefur til þessa verið núll komma þrjú aurar á hverja kíló vattstundir sem leggst á flutningsfyrirtækið en dreifiveitur hafa greitt núll komma sjö aura á hverja kíló vattstundir það hefur verið orkustofnun sem hefur annast innheimtu þessa gjalds sem rennur í ríkissjóð það kemur alveg skýrt fram í fyrstu málsgrein þrítugustu og fyrstu grein laganna að gjaldinu sé ætlað að standa undir kostnaði við eftirlit samkvæmt þessum lögum nú er það svo að tekjur af þessu gjaldi hafa farið hækkandi frá því að raforkulögin voru sett sem stafar fyrst og fremst að aukinni raforkuframleiðslu vegna stóriðjunnar í ljósi þess að fyrirmæli greinarinnar sem ég verði hér til áðan fyrstu málsgrein þrítugustu og fyrstu grein eru alveg skýr í þá veru að gjaldið eigi einungis að standa undir kostnaði er hér í þessu frumvarpi gerð tillaga um breytingu á fjárhæð eftirlitsgjaldsins hér er sem sagt framkvæmdarvaldið að leggja til að gjaldið verði lækkað og verði með þeim hætti að flutningsfyrirtæki greiði einungis núll komma tvo aura á kíló vattstundir en dreifiveitunum verði gert að greiða einungis hálft aura á kíló vattstundir hér er því um frumvarp að ræða sem horfir töluvert til framfara fyrir ákveðna geira orkuiðnaðarins það er verið að tryggja öryggi orkumarkaðarins með því að lögbinda ákveðnar kvaðir það er sömuleiðis verið að auðvelda tiltekinni starfsemi að fá stöðu stórnotanda og þar með lægra flutningsgjald og í þriðja lagi er verið að leggja hér til að eftirlitsgjaldið sem hefur verið lagt á